Komunistyczny reżim Laosu nadal nie toleruje przeciwników politycznych, nie toleruje tych, którzy mówią o prawach człowieka, i nie przestrzega podstawowych praw człowieka, wolności prasy, mediów, wolności religii, wolności zgromadzeń, wolności nauki czy praw mniejszości. O tym też powinniśmy głośno mówić. I bardzo dobrze bardzo się z tego cieszę że jako Parlament Europejski zajmujemy się tą sprawą.